virðulegi forseti þessi umræða hefur verið með ágætum hér í dag og komið víða við ég get hins vegar ekki tekið undir með háttvirtum þingmanni jóni bjarnasyni þegar hann þakkaði hæstvirtur ráðherra fyrir góða skýrslu hún var óttalegt þunnildi og hana skorti algjörlega svör við þeirri spurningu sem lagt var upp með hvernig hæstvirtur ráðherra ætlaði að taka á markmiðum hvernig hann ætlaði að ná markmiðum fjárlaga um niðurskurð um tæpa sjö milljarða í heilbrigðisþjónustunni það eina sem kom fram í ræðu hæstvirts ráðherra var að hann hrósaði sér af því að hafa náð meiri árangri en fyrrum heilbrigðisráðherra með því að setja sex hundruð fimmtíu milljónir króna álögur á sjúklinga meðan sá fyrri guðlaugur þór þórðarson hafði einungis sett hundrað milljónir það hafa því aldeilis orðið hlutverkaskipti hér þegar hæstvirtur ráðherra og háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson er farinn að hrósa sér af því að setja á sjúklingaskatta öðruvísi mér áður brá það er nú þannig að núna af því að ég er síðust á undan háttvirtum þingmanni og hæstvirtur ráðherra ögmundi jónassyni hér í ræðustól vildi ég nota þetta tækifæri til þess að ítreka spurningar sem ég kom fram með í fyrri ræðu minni þær eru hvernig ætlar hæstvirtur ráðherra milljónir hvernig hann hefur náð þeim hann hefur hafnað skipulagsbreytingum og sameiningu stofnana á landsbyggðinni hann hefur tilkynnt að starfsemi st jósefsspítala muni halda áfram en undir handarjaðri landspítala á háskólasjúkrahúss og hann hefur hafnað tillögu um samstarf kragasjúkrahúsanna og landspítala tisltrik háskólasjúkrahúss sem átti að fela í sér um þrettán hundruð milljóna króna sparnað ég verð að segja það að það er þunnur þrettándi ég er engu nær eftir skýrslu hæstvirts ráðherra hér fyrr í dag hvernig hann ætlar að ná þessum sparnaði hann kynnti engar grunnhugmyndir hann kynnti engar nálganir hann kynnti þetta með engu móti hvers er að vænta óvissan í heilbrigðisþjónustunni er hin sama og áður starfsfólkið sem hefur hlustað á okkur hér í dag veit ekkert hvað er fram undan mun til dæmis starfsfólkið á landspítalanum þurfa að una því að allur sparnaðurinn sem átti að fara fram í kragasjúkrahúsunum verði lagður að landspítala á háskólasjúkrahúsi eða er það eingöngu landspítalinn sem á að taka á sig byrðarnar það er mörgu sem þarf að svara og ég segi það bara að hæstvirtur ráðherra hefði betur notað tíma sinn hér fyrr í dag til þess að útskýra sína stefnu en að

ákvarðanir sínar varðandi st jósefsspítala og hefur sagt að hann ætli að tryggja áframhaldandi starfsemi á st jósefsspítala í hafnarfirði ég fæ ekki séð hvernig það gengur upp ef hann ætlar að setja þessa kröfu á landspítalann um hagræðingu um leið og þeir eiga að taka yfir st jósefsspítala er það náttúrlega það fyrsta sem þeir gera er að leggja niður þessa starfsemi og færa hana undir landspítalann það er bara þannig þetta eru skurðstofur sem eru gamlar þær hafa þjónað sínu en þær eru gamlar kostnaðurinn við aðgerðirnar er meiri en þörf er á þær kosta það sama og á landspítalanum en þær ættu að vera tuttugu og fimm prósent ódýrari þannig að ég átta mig ekki á því hver breytingin er mér finnst hæstvirtur ráðherra vera að gefa hafnfirðingum falsvonir með þessum yfirlýsingum sínum ef svo er ekki verður hann að útskýra sínar tillögur nánar hér á eftir ég skil það svo að hæstvirtur ráðherra stendur frammi fyrir ákveðnum ákvörðunum frá fyrrum heilbrigðisráðherra hann ætlar að snúa þeim öllum við þær ákvarðanir voru mjög erfiðar en það er bara þannig að skipulagsbreytingar í heilbrigðisþjónustu eru ekki alltaf til vinsælda fallnar þær eru nauðsynlegar í þeirri stöðu sem við erum núna eru þær nauðsynlegar og yfirstjórn heilbrigðismála með hæstvirtum ráðherra í fararbroddi verður að sýna kjark til þess að takast á við þetta verkefni hann getur ekki bara setið með hendur í skauti